um breytingu á lögum númer hundrað og þrettán nítján hundruð níutíu um tryggingagjald með síðari

íslands ingva má pálsson og ólaf pál gunnarsson frá fjármálaráðuneyti arnar sigurmundsson og árna guðmundsson frá landssamtökum lífeyrissjóða hannes g sigurðsson frá samtökum atvinnulífsins sigurbjörn sigurbjörnsson frá söfnunarsjóði lífeyrissjóða og vigfús ásgeirsson frá talnakönnun með frumvarpi þessu eru lagðar til tvær breytingar á lögum um tryggingagjald annars vegar er lagt til að það sé lækkað um núll komma tuttugu og fimm prósent og hins vegar að ríkisstjórnin hefur lýst því yfir ég hleyp yfir þetta þetta stendur náttúrlega í nefndarálitinu að ríkisstjórnin hefur lýst því yfir að hún sé reiðubúin til að greiða fyrir jöfnun á örorkubyrðum milli lífeyrissjóða á samningssviði alþýðusambandsins og samtaka atvinnulífsins með framlagi sem svarar til núll komma tuttugu og fimm prósent af tryggingagjaldsstofni samkvæmt nánari útfærslu ég er ekki

tíma til vinnslu í nefndinni nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð er tillaga um á sérstöku þingskjali undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal dagný jónsdóttir ásta möller sæunn stefánsdóttir og ögmundur jónasson